Gospođo predsjedavajuća, iako se čvrsto zalažem za jačanje suradnje između pravosudnih tijela država članica, prije svega u provedbi europskog uhidbenog i istražnog naloga, smatram da inicijativa u pokretanju sudskog postupka mora ostati u ovlasti država članica, odnosno nacionalnih javnih tužitelja. Umjesto osnivanja još jednog tijela na razini Unije, smatram da bi europske institucije trebale pružiti svu moguću potporu u jačanju učinkovitosti nacionalnih pravosudnih organa i njihovom kvalitetnom umrežavanju. Pokretanje sudskog postupka s dvije razine je također vrlo rizično jer će lako stvarati konfuzije i time štetiti učinkovitosti cijelog sustava.